Alimentația nesănătoasă este un factor determinant pentru boli precum diabetul, cancerul și bolile de inimă, de aceea este important să existe educație nutrițională adecvată, atât în rândul adulților, dar mai ales în rândul copiilor. Astfel, în primul rând școlile pot juca un rol esențial în educarea pentru o alimentație sănătoasă. De asemenea, aș vrea să atrag atenția și un semnal de alarmă asupra efectelor negative pe care le are asocierea jucăriilor cu mâncarea de tip junk food.